Chciałem zapytać mego czcigodnego przedmówcę, czy ma świadomość, że Izrael jest jedyną demokracją w tej części świata, że w Izraelu arabscy obywatele wybierają w wolnych wyborach swoich przedstawicieli do Knesetu, którzy to przedstawiciele krytykują państwo, w którego parlamencie zasiadają, i nic się z tego powodu nie dzieje. Co więcej, mam pytanie do mojego czcigodnego przedmówcy, który tak bardzo agitował za państwem palestyńskim, czy ma świadomość, jaką działalnością zajmują się dzisiaj będące uczestnikami koalicji rządowej w Palestynie organizacje, które Europa uznaje za organizacje terrorystyczne?